Novým systémom chceme prispieť k záchrane čo najväčšieho počtu občanov Európskej únie, ktorí sú v ohrození. Pridaná hodnota európskeho systému eCall bude však závisieť od zodpovedného a efektívneho prístupu členských štátov.